Madame la Présidente, excusez mon inexpérience. Je m'interroge sur la base de quel article du règlement procédons nous au vote dans l'ordre que vous avez aujourd'hui retenu? Il me semble que d'habitude mais peut être encore une fois que je me trompe, et je serai ravie d'être démentie par vous une résolution de compromis présentée par plusieurs groupes vient au vote en priorité.